Paní předsedající, páni komisaři, závazky, které EU v oblasti energetiky přijala, jsou jasně dané a velmi vysoko nastavené. Na cestě k udržitelnější budoucnosti by ovšem neměl být opomenut žádný region, který bude muset měnit základy své ekonomiky.

Jsem poměrně skeptický k výpočtům od stolu, ale je jasné, že se bude jednat o potřebu miliard EUR v rámci celé EU. Důležité proto bude zpracování dopadové studie, která prokáže, co bude tato změna znamenat pro ten který region. Jako problematické pro oblast střední a východní Evropy vidím úzké propojení s kohezními fondy.